mig langar til þess að tæpa á nokkrum atriðum helstum hér í þessari umræðu um

haustskýrslu hæstvirtur ráðherra tíminn gefur varla tilefni til annars en að ræða fá atriði þó í raun sé margt undir og kannski allt undir eins og kemur

sömu málin þegar allt kemur til alls hæstvirtur ráðherra gerði í upphafi ræðu sinnar að umtalsefni loftslagsbreytingarnar sem eru að verða ég ætla ekki að gera þær að aðalmáli minnar ræðu en vekja athygli háttvirtra þingmanna á því að fyrr í dag sagði kofi annan fráfarandi framkvæmdastjóri sameinuðu þjóðanna á fundinum sem nú stendur yfir í nairobi í enda um loftslagsmálin að það væri honum mikið áhyggjuefni að enginn í alþjóðasamfélaginu hefði tekið forustu um þetta mikilvæga mál og af mörgum talið mikilvægasta mál samtímans og þessarar aldar sem nú er nýhafin ég leyfi mér að vitna hér til orða í frétt af ræðu fráfarandi framkvæmdastjóra sameinuðu þjóðanna með leyfi forseta það verður sífellt greinilegra að það mun kosta minna á endanum að draga úr útblæstri núna en það að þurfa að mæta afleiðingum þess síðar sagði kofi annan við þetta tækifæri þetta eru orð í tíma töluð og oft er það sagt að smáríki hafi kannski ekki mikla vigt á vettvangi alþjóðamálanna ég reyndar hef alltaf verið því ósammála og er því ósammála og ég tel að einmitt í þessum málum málum sem varða allt mannkyn hvort sem við erum að tala um loftslagsbreytingar

baráttuna fyrir mannréttindum og baráttuna gegn fátækt þá geti ísland lagt jafnmikið ef ekki meira til málanna

að ganga þar fram með góðu fordæmi sérstaklega í loftslagsmálunum

þó að það sé góðra gjalda vert að halda ráðstefnu um hugsanlega opnun siglingaleiða í norður íshafi sem vafalaust verður ef hlýnunin heldur áfram sem fram horfir og auðvitað þurfum við að búa okkur undir þær breytingar eins og allar aðrar breytingar sem gætu orðið þá verður að fara að líta dagsins ljós heildarstefna stjórnvalda um það hvernig eigi að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda hér á landi ég ætla að láta þetta nægja um loftslagsmálin

tók að sér eins og hún hefur gert í rúmlega fimmtíu ár varnir landsins er gerður hér að umræðuefni af hæstvirtum ráðherra eins og fram hefur komið er það svo að um þennan samning er lítið vitað nema þau einstöku atriði sem gerð hafa verið opinber í fjölmiðlum og svo auðvitað á fundi háttvirtrar utanríkismálanefndar þó það verði að segjast eins og er að þar nú yfirleitt sagt frá hlutunum eftir á þegar þeir eru um garð gengnir og svokallað samráð hefur frekar öfugsnúna merkingu það virðist hins vegar vera þannig með hæstvirt ríkisstjórn og ég geri mér grein fyrir því að það hafa aðrir ráðherrar en valgerður sverrisdóttir setið í ráðuneyti utanríkismála á síðustu missirum og árum þeir hafa nú reyndar verið svo margir að maður er hættur að hafa tölu á þeim en hvað um það já svo kom davíð oddsson svo kom geir haarde svo kom valgerður sverrisdóttir og væntanlega verður nýr ráðherra kominn í vor en þetta eru þó nokkur umskipti en það breytir því ekki að í næstum einn og hálfan áratug hafði ríkisstjórnin tóm til þess að búa sig undir það sem verða vildi og það sem allir vissu að mundi verða en ríkisstjórnin

en að því leyti til má það virða ríkisstjórninni til vorkunnar að hún endurspeglar kannski ákveðið fyrirhyggjuleysi sem því miður

en það hafði hins vegar verið mjög mikið rætt um þessi mál hér á hinu háa alþingi og hefur verið á undanförnum árum og meðal annars lögð fram um það

um það hvernig ætt að standa að mótun stefnu um öryggismál að meta varnarþörf landsins að meta hvaða hættur steðja í raun að okkur í upphafi nýrrar aldar það var ekki gert að okkar tillögu og virðist aldar hafa í raun einu sinni komið til greina hjá hæstvirtri ríkisstjórn að taka upp slík vinnubrögð nú á hins vegar að gera það og það er vel

einhvers konar samráð um framhaldið meðal annars um eins og sagði hér í ræðu hæstvirts ráðherra með leyfi forseta endurskoðun sem kallar á yfirvegaða og vandaða umræðu um hvernig best megi sinna öryggis og varnarþörf landsins þetta mál er mikilvægara en svo að afgreiða megi með þynntri eða innantómu pólitísku karpi hef ég orðrétt upp úr ræðu hæstvirts utanríkisráðherra þetta eru svo sannarlega orð í tíma töluð en heldur seint á ferðinni miðað við í hvaða stöðu við erum í þessum málum en gott og vel þessari ríkisstjórn hefur látið annað betur en að taka ráðum eða hugmyndum stjórnarandstöðunnar opnum örmum og gera eitthvað með þær kannski er það þess vegna sem hún er komin út í það horn sem hún er komin í í öryggismálum landsins og hvers vegna samningarnir við bandaríkjastjórn urðu það klúður sem þeir í raun eru frá upphafi til enda herra forseti en nú ætla menn að gera yfirbót og því ber að vissu leyti að fagna með einhverjum hætti hæstvirtur ráðherra talaði um það að allir stjórnmálaflokkar ættu að taka þátt í stefnumótun og því fræðasamfélagi sem þyrfti hér að koma á fót mig fýsir að vita hvað hæstvirtur ráðherra hyggist gera til þess að koma á fót slíku fræðasamfélagi í tillögu samfylkingarinnar um þessi mál þá var lagt til að við mundum stofna eða setja á fót öryggisstofnun einhvers konar friðar og öryggisstofnun ég sé fyrir mér að það gæti verið rannsóknarstofnun um friðar og öryggismál sjálfstæð stofnun með ríkisframlagi og tengslum við háskólana í landinu og jafnvel erlenda háskóla með þeim hætti gætum við viðað að okkur upplýsingum og þekkingu og unnið úr og búið hér til raunverulegan grundvöll til að standa á í friðar og öryggismálum það væri gott að vita hvort hæstvirtur ráðherra hefur eitthvað slíkt á prjónunum eða eitthvað meira um það að segja en fram kom í máli hennar hér áðan eins og nokkuð hefur verið rætt hér í dag þá var í ræðunni ekki mikið minnst á írak eða stöðuna í írak það er auðvitað með þeim hætti að maður trúir því varla að hæstvirtur utanríkisráðherra á íslandi fulltrúi stjórnvalda sem lögðu stuðning við innrásina í írak komi hér upp og nefni landið ekki á nafn eins og allir vita ríkir mikil óöld í írak það er talið um að landið sé á barmi borgarastyrjaldar ég tel reyndar að þar ríki borgarastyrjöld þar hafa mörg hundruð þúsund manns látið lífið á síðustu árum síðustu tæpum fjórum árum og sér ekki fyrir endann á óöldinni og stjórnleysinu sem þar ríkir en enn er það svo að ríkisstjórn íslands telur enga ástæðu til að draga til baka stuðning sinn við þetta stríð

á því að hafa stutt

þetta er að verða eins og hér á áttunda áratugnum allir heimsbyggðin gervöll var hætt að styðja stríðsrekstur bandaríkjamanna í vek nam en eftir stóðu hverjir jú ríkisstjórn íslands á þeim tíma og líklega ritstjóri morgunblaðsins hér ætlar þetta að verða eins þegar bandaríkjamenn sjálfir bæði stjórnvöld og almenningur þar í landi hefur séð í gegnum blekkingarnar og falsanirnar sem voru bornar á borð fyrir fólk til að fá stuðning við þessa innrás sem enginn grundvöllur var fyrir þá sitja hér enn uppi á íslandi menn hæstvirtur forseti ég ætla að ráðleggja í fullri vinsemd og virðingu hæstvirts utanríkisráðherra að kynna sér nú þegar rannsóknarblaðamanna bandarískir til dæmis hafa rannsakað það hvernig það fór fram innan bandaríska stjórnkerfisins að farið var í innrásina í írak hvernig það fór fram þeir hafa skrifað um það bækur og hér er ein sem heitir það þýðir hroki eða ofdramb hæstvirtur forseti ég er að reyna að upplýsa ráðherrann ráðast inn í írak ég velti því fyrir mér þegar allt þetta liggur fyrir hvers vegna íslenskir ráðamenn sjá ekki að sér hvað veldur því að menn standa hér enn í ræðustóli alþingis haustið tvö þúsund og sex og verja ákvörðun líklega

fyrir hvað stendur þetta fólk í pólitík herra forseti hvaða hagsmuni er hér verið að verja hvers vegna sjá menn ekki að sér

en væntanlega mun það ekki gerast í tíð þessarar ríkisstjórnar

að reyna að viðra út í ráðuneyti utanríkismála og reyna að koma utanríkisstefnu íslands aftur á réttan

hæstvirtur ráðherra hefur sett af stað endurskoðun á lögum um þróunarsamvinnustofnun íslands það er vel það er líka mál sem við jafnaðarmenn höfum mælt fyrir margoft hér á hinu háa alþingi þingsályktunartillaga um stefnumótun í þróunarsamvinnu ég sé ekki betur en hæstvirtur utanríkisráðherra sé að taka þar upp

árum saman vil ég segja með áherslu á kjör kvenna og barna í fátækustu löndum heims og áherslu á að það þurfi að endurskoða lögin sem eru tuttugu og fimm ára gömul og svara alls ekki kalli samtímans um það hvernig best sé að vinna saman að því að útrýma fátækt í heiminum það er gott þessu þurfa líka að fylgja skýr markmið

um það hvert við viljum fara í þessum efnum hæstvirtur ráðherra hefur í raun ekki talað um þau beinum orðum og ég velti því fyrir mér hvort endurskoðun laganna eigi einungis að vera einhvers konar lagatæknileg endurskoðum með tilliti til tvíhliða aðstoðar eða fjölhliða eða fjölþjóða eins og það er orðað eða hvort hér eigi að fara í skýra markmiðssetningu í þróunarsamvinnu